Hvala lepa. No, najprej en, medklic, sklad obrtnikov in podjetnikov je zasebni sklad, tako da država s tem nima nič razen, da vsako leto, da v doda zraven šeststo tisoč evrov, pred nekaj leti pa je dodajala šest, šest milijonov evrov. Drugače pa ja, odlično izhodišče in hvala, zanj, in hvala tudi za vse odlične dokaze vaše besedne manipulacije. O čem mi sploh govorimo danes? O demografskem skladu ali o višini pokojnin? Ti dve zadevi namreč nimata prav nobene povezave, eno je sistem, ki vzdržuje vzdržnost pokojninske blagajne, drugo pa je določanje višine pokojnin. In ja, vem, bolečina ljudi je ogromna, pa ne samo zaradi pokojnin, ogromna je zaradi tega, ker vidi, kako se je v zadnjih sedemdesetih letih ustvarjeno premoženje v zadnjih petindvajsetih letih razblinilo z žegnom politike. Petdeset let se je ustvarjalo to državo, postavljalo tovarne, železnice, to sta že moja dva kolega, pa bom še enkrat ponovil, ceste, celotno infrastrukturo, šolalo se je ljudi, vzpostavilo se je sistem, pokojnine so bile dobre. Potem pa kar naenkrat po prestopu v nov milenij oziroma še prej s privatizacijo, pa, certifikati javnega premoženja se je zgodil rop tisočletja. In tista revščina babičine srebrnine, državne srebrnine, ki je z dela ostala, zdaj bomo pa to mi vse vzeli, dali v demografski sklad in s tem bo upravljala politika. Ne, politika je dokazala, da nima pojma pri upravljanju premoženja. In zdaj govoriti o tem, jaz vem, da vaše rešitve ne bodo dobre, je popolnoma zaman, ker vaše rešitve so pa dokazano zanič, ker so pripeljale do tega sistema, ki ga imamo danes tukaj, da ne samo pokojninska blagajna tudi zdravstvena, šolska, varnostna, vse je tik pred In zdaj bomo mi to, kaj bomo naredili, vse skupaj, kar je ostalo, združili pod eno, politično, gospodarsko organizacijo in bomo spet vse to rešili. Rešitev ni ne politika ne privatizacija. Treba je samo malo malo, možgane vklopiti pa kaj narediti, ampak izgleda, da to pač tukaj ne bo šlo, mi delamo, ste rekli. Ja, kako? Po vaših lastnih besedah ste skopirali petinosemdeset odstotkov zakona, ki ni bil usklajen in zdaj se čudite, kako ne bo sprejet. Ja, da. Kako pa bo sprejet? Saj ne more biti in hvala lepa tudi, obema kolegoma poslancema za odlično manipulacijo vsega tistega, kar izrečem v zadnjih štirinajstih dnevih, izgleda sem vam res postal malo nevaren. Hvala lepa.